Ja, hvala predsedujoča. Ne bom se spuščal na nivo predhodnika, ki je pač antisocialen, ampak upal sem, da boste brez, moje intervencije opomnili poslanca državnega zbora, da v državnem zboru ne laže. Ker poslanec Lisec ni delil otrok na naše in vaše, ampak je delil politike na tiste, ki - citiram: "ki so slovenskim družinam in otrokom naklonjeni in na tistim in na tiste, ki so družinski politiki in otrokom nenaklonjeni." Tako da spoštovani poslanci SD-ja, in na to prosim, da opozorite naslednjič. Prvič, ko zavajajo, da če narobe berejo in če narobe poslušajo poslanci SD-ja, naj najprej preverijo, kaj je kdo zapisal, kaj je kdo rekel, potem pa naj govorijo. Skratka to, da si poslanci SD-ja privoščijo laži, je očitno postala neka mantra v državnem zboru in, predsedujoča, prosim, da vsakokrat, ko se kakšen poslanec državnega zbora zlaže, da ga na to opozorite. Hvala.